Panie Przewodniczący! A Wy znowu to samo znowu garstka posłów na pustej sali groźnie kiwa palcem w bucie i poucza cały świat, jak powinien urządzać swoje sprawy. Ja się za każdym razem pytam, co dały wszystkie poprzednie rezolucje, że piszemy następne. Nic nie dały. Czy naprawdę sądzicie, że ktoś to w ogóle czyta i ktoś się tym przejmuje?

Chyba tak samo przejęlibyście się tym, jak sułtan Brunei przejmie się Waszymi pouczeniami z tej sali.

Jak zaczniemy tworzyć czarną listę, to obawiam się, że na tej liście zostanie tylko parę państw członkowskich, bo zapewne nie wszystkie.